Ma walory moralne, etyczne, humanitarne, charytatywne, edukacyjne...

Wspiera ludność, regiony, także państwa, daje możliwość udziału będzie dawało możliwość udziału nawet trzystu pięćdziesięciu tysiącom ludzi.